Nicméně považoval jsem za podstatné vyzdvihnout několik momentů při schválení této dohody. Skutečně Spojené arabské emiráty jsou jistou Mekkou finanční kriminality v regionu a je velmi podstatné pro předcházení právě té trestné činnosti, pro její účinné vyšetřování, spolupracovat s tímto státem. Jsem rád, že tato strategická dohoda bude uzavřena a bude tedy schválena. Zároveň bych si dovolil podotknout, že dohoda se netýká předávání osobních údajů, protože se jedná skutečně o velmi citlivou záležitost, a jsem rád, že Rada a evropská diplomacie v této věci postupovala velmi obezřetně.